Ugyanakkor, ha hozzáteszem, hogy ez a néhány százalék bűncselekményből származik, akkor ez egy nagyon magas szám, ezért óriási tennivalóink vannak. Két tényezőre szeretném felhívni a figyelmet az egyik a cégnyilvántartás, a cégnyilvántartások összekapcsolásának fontossága.

Hogyha egy ügyletnél, amit természetes személyek kötnek, tudjuk, hogy ki kivel áll szemben, azt gondolom, hogy ez minimálisan elvárható a vállalatoknál is.

Ukrajnából a kormányzati pénzek holland alapítványokhoz kerültek.

Azon jogi alanyok számára, akiket érintenek, hozzáférhetővé kell tenni. Az utolsó téma, amivel szeretnék foglalkozni, a kockázatvállalásnak a fontossága, és a megelőzés fontossága. Egyik kollégám, akivel utaztam idefelé a parlamenti ülésre, említette, hogy nagyon rossz, ha a pénzmosásnál pontosan azokat a kisnyugdíjasokat vagy kisbefektetőket érjük el, akiknek a pénze tiszta, és közben a nagy halak ki fognak kerülni újra, akik bűncselekményből szerezték a pénzüket. Ezért a kockázatvállalásnál az arányosságra szeretném felhívni a figyelmet, és a kockázatbecslésnél is egy átfogóbb, holisztikusabb megközelítést szeretnék látni.